Señor presidente, en los últimos años, efectivamente, hemos observado en la Comisión de Peticiones de este Parlamento una triste realidad, en la que el derecho al voto, un derecho político básico, es negado sistemáticamente a millones de ciudadanos y ciudadanas de la Unión. En mi país, por ejemplo, la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral ha ayudado a que el 95 de las personas que vive en el extranjero no participe en las elecciones, por las barreras administrativas existentes. Las técnicas utilizadas, vistas en otros países también, incluyen el voto rogado, plazos imposibles de cumplir, trámites consulares complejos, pagarse los propios gastos de envío del voto, pérdidas de la documentación para votar, falta de personal en los consulados, etcétera. Votar se ha convertido en un calvario para más de dos millones y medio de personas que viven fuera de España. Así que, como representantes elegidos, exigimos que los Estados cumplan con los principios democráticos, eliminen todas las barreras posibles y que la Comisión haga una evaluación global del cumplimiento de las leyes electorales en base a sus competencias. No tomar medidas supone robarle a la ciudadanía la posibilidad de expresarse, y robarle aún más al sistema la legitimidad que tiene.